Regardons maintenant l'Europe de 2020 un continent de valeurs et d'expérience, mais aussi un continent qui, plus que jamais, a besoin d'alliés. L'Europe a besoin d'une Afrique forte et fière d'elle même, comme l'Afrique a besoin d'une Europe unie qui lui parle d'une seule et même voix. C'est la condition pour faire vivre le multilatéralisme et atteindre les objectifs de développement durable. Madame la Commissaire, la nouvelle stratégie devra incarner une relation refondée entre nos deux continents. Il faut mettre définitivement fin à l'époque postcoloniale et à ce récit.

Nous avons aussi un autre devoir, celui de permettre aux Européens de comprendre l'Afrique dans toute sa diversité, et non plus sous le seul angle de la migration.